Gospodine predsjedniče, iako nije ovdje povjerenica Reding, ja bih joj se zahvalio na vrlo jasnoj poruci i vjerujem da bi i Vijeće trebalo takvu poruku poslati.

Naravno, bit će uvijek onih koji će tvrditi da novac može kupiti sve i da se moramo time pomiriti.

Bit je treba li imovinsko stanje biti odlučujući faktor u izdavanju državljanstva? Može li se državljanstvo Europske unije staviti na prodaju stranim milijarderima samo da bi se punio državni proračun? I naravno gdje je tu solidarnost prema ostalim članicama Europske unije? Iako je izdavanje državljanstva kompetencija država članica, ovo naravno da ima određene posljedice za sve ostale države članice, jer Malta ne prodaje samo njeno državljanstvo nego državljanstvo Europske unije. Ti novi Maltežani moći će ići slobodno, kretati se unutar granica Europske unije, čak s manje prepreka nego imaju građani Hrvatske koji još na primjer nisu u Schengenu. Dakle, tu je pitanje i najveći je problem to što se u slučaju odluke socijalističke vlade u Malti ne vidi jasna poveznica s dobivanjem državljanstva i rezidencijom onoga koji će otvoriti nova radna mjesta kroz neke greenfield investicije. Ima nekih država koje imaju takve neke zlatne programe, ali oni su povezani s idejom novih investicija. To u Malti nije slučaj i zbog toga to je neprihvatljivo.